og eru í reynd mannréttindamál ég hef stundum velt því fyrir mér frú forseti hvers vegna það er svo að samgöngumál

í norðvestrinu í norðaustrinu og suðaustrinu eru einmitt verst stödd er það tilviljun eða er eitthvað samhengi þar á milli það er stórt nafn þjóðvegur

og erlendir ferðamenn ef svo ber undir fara um suma vegi þá hljóta þeir hinir sömu að spyrja sig er komin ný öld eða erum við enn þá á þeirri síðustu og jafnvel þeirri þarsíðustu

finnst manni maður vera að fara reiðveg það er með hreinum ólíkindum að fólk í þessum landsfjórðungi fólk sem býr og hefur búið mann fram af manni á melrakkasléttu hvort heldur er í dreifðum sveitum eða á kópaskeri raufarhöfn þórshöfn svo ég nefni helstu þéttbýlisstaðina á þessu svæði að það skuli hafa sýnt þá biðlund og þolinmæði í samgöngumálum sem raun ber vitni þessi vegur er að mínu viti einhver sá á íslandi en heitir engu að síður þjóðvegur enn og aftur vek ég athygli á því frú forseti er það tilviljun að vegirnir fjærst höfuðborginni í norðvestri í norðaustri og í suðaustri eru þeir verstu hér á landi er eitthvað samasemmerki þarna á milli ég spyr hæstvirtur samgönguráðherra fyrir hönd svo margra sem fara þennan veg á hverjum degi er fyrirhugað að gera endurbætur á malarveginum fyrir melrakkasléttu ef veg skyldi kalla